Si c'est vrai, alors il vous faudra prendre appui sur ce que vivent et disent les citoyens les travailleurs, les paysans, les chômeurs, les jeunes et organiser un grand débat citoyen européen des sortes d'états généraux pour une refondation de l'Union européenne. Les défis sont trop importants, trop inquiétants pour ne pas changer de cap. L'enjeu n'est pas de procéder à un simple toilettage de la façade il faut repenser, il faut se refonder et il faudra bien faire un bilan de l'application des traités. Tant que l'Union européenne ne sera pas l'affaire des peuples mêmes, tant qu'elle ne prendra pas en compte leurs aspirations à mieux vivre, tant qu'elle ne sera pas un projet pour la justice, l'égalité, la solidarité, la démocratie, le bien être humain et environnemental, elle continuera d'être rejetée. Tant qu'elle ne sera perçue que comme un système d'étranglement de la Grèce ou une sorte de police des dépenses publiques, tant qu'elle sera une forteresse pour les migrants, mais un paradis pour la libre circulation du capital, elle continuera d'être rejetée. Tant qu'elle roulera en covoiturage avec les milieux d'affaires et les fonds financiers au détriment des travailleurs, elle sera rejetée. Voilà pourquoi, Monsieur le Président Juncker, on peut imaginer un autre scénario, un scénario qui parte des gens eux mêmes, des salariés, des créateurs, de la jeunesse. Lancez un grand débat public populaire européen préparant une conférence européenne de refondation démocratique, sociale, écologique, féministe, en vue de construire un nouveau projet européen. Ne pas le faire condamnera l'idée européenne elle même. Commencez d'ailleurs, entre nous, par consulter les peuples sur le projet de libre échange avec le Canada ce serait un acte montrant que l'Europe est un atout pour transformer la mondialisation. Remplacez le concept de concurrence généralisée par celui de coopération, l'austérité par une nouvelle répartition des richesses et une nouvelle manière de les produire, le chômage et la précarité par une sécurité sociale professionnelle, l'actuelle politique agricole commune par une nouvelle politique agricole et alimentaire qui prendrait en compte l'emploi et la santé. Imaginons une nouvelle politique de l'industrie de demain et du numérique, un grand projet de coopération avec les pays du Sud. On peut agir pour que les milliards de liquidités que fournit la Banque centrale européenne servent des projets pour l'emploi et de nouveaux services publics. Lançons un grand plan contre l'évasion fiscale et un projet d'harmonisation fiscale et sociale visant la justice. Le projet européen pourrait se relancer en amendant le fonds que vous avez créé pour en faire un fonds pour le développement social, humain et environnemental qui, en même temps, pourrait refinancer les États surendettés. Monsieur le Président, nous ne devons pas rater ce moment historique.